Die Bilanz der Politik der EZB unter Präsident Draghi ist eine schreckliche Pleiteregierungen und Spekulanten sind mit billigstem Geld versorgt worden, und Immobilienpreise sind auf einem Rekordhoch. Bezahlt hat das alles der kleine Sparer, dessen erspartes Geld nichts mehr wert ist, der keine Zinsen mehr bekommt und sogar noch fürchten muss, mit Negativzinsen für seine Konsumverweigerung bestraft zu werden. Und was kommt jetzt, nach dem schmutzigen Deal zwischen lame duck Merkel und Mister Staatsverschuldung Macron Gib´ mir die Kommission, dann bekomm´ ich die EZB, dann bekommst du die EZB. Nach diesem schmutzigen Deal dürfen wir uns auf weitere acht Jahre zu Lasten der europäischen Bürger einstellen.

wer nachhaltig wirtschaftet, ist der Dumme. Dass Frau Lagarde im Ausschuss die Abschaffung des Bargelds und direkte Negativzinsen für Sparer nicht ausgeschlossen hat, nehme ich als gefährliche Drohung. Wenn es dann kein Bargeld mehr gibt, das man verstecken kann, kommt wahrscheinlich doch noch die zehnprozentige Enteignung aller Vermögenswerte, wie Frau Lagarde ja schon in ihrer Zeit als IWF Chefin gefordert hat. Mir graut schon jetzt.